klukkan fimmtán þrjátíu í dag verða atkvæðagreiðslur og jafnframt fer fram umræða utan dagskrá um þjónustu við heilabilaða málshefjandi er háttvirtur þingmaður ásta r jóhannesdóttir hæstvirtur heilbrigðisráðherra siv friðleifsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund